De aceea, trebuie încurajată cooperarea cu statele în curs de dezvoltare, care exercită o influență comercială majoră în momentul de față.

Astăzi, relațiile comerciale ale Uniunii trebuie diversificate geografic. Este nevoie ca parteneriatele Europei să ia în considerare provocările prezentului. Spre exemplu, condiționarea ajutorului financiar prin îndeplinirea cerințelor de mediu. Atrag atenția asupra faptului că țările în curs de dezvoltare, cu potențial economic, înregistrează deficiențe în acest domeniu. Astfel, este esențial aportul lor la implementarea tratatelor de tipul Protocolului de la Kyoto. Mai mult, aceste state trebuie să asigure respectarea legislației elaborate de Organizația Internațională a Muncii. Dezvoltarea economică rapidă poate genera abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale.